Très bien, mais qu'attendez vous pour vous attaquer vraiment à l'industrie du tabac, qui alimente le marché parallèle et fait perdre chaque année aux États européens plus de 10 milliards d'euros? Comment accepter quand même que des milliards soient ainsi perdus, alors que l'Union européenne réclame sans cesse des efforts budgétaires intenables pour les peuples européens? En fait, la question, c'est qu'attendez vous pour vous attaquer vraiment au lobby du tabac? La réalité, la triste réalité, je le crains, c'est que, même dans la lutte contre la fraude douanière, vous demeurez pieds et poings liés avec le lobby du tabac, à qui vous avez confié des tâches essentielles dans le traçage des cigarettes et ce, alors même et vous le savez que les cigarettes vendues sur le marché parallèle sortent tout droit de leurs usines et favorisent la contrebande. Si vous êtes sincère dans votre volonté de lutte contre la fraude douanière, mettez sans tarder la directive sur le tabac en conformité avec le protocole de l'OMS et coupez définitivement tous ces biens toxiques.